Alle Kandidaten, die sich bereits in der ersten Runde im September zur Wahl gestellt haben, sollten dies jetzt auch wieder tun können. Die Bürgerinnen und Bürger der Malediven brauchen Gewissheit, dass die Regeln der Wahlkommission von allen Kandidaten, von allen Institutionen akzeptiert und eingehalten werden. Wir haben die Begeisterung gesehen, mit der die Menschen zur Wahl gegangen sind, und es ist die Aufgabe von Parteiführungen, dies zu respektieren und die Durchführung von Wahlen jetzt mit aller Kraft zu unterstützen. Auch andere Akteure, wie z.

der Oberste Gerichtshof, sind aufgefordert, sich klar im Sinne der Verfassung für das Abhalten von Wahlen einzusetzen. Die Wahlkommission muss nun unter großem Zeitdruck Vorbereitungen treffen, damit faire und freie Wahlen stattfinden können. Die EU sollte deren Arbeit unterstützen. Wir beobachten den zunehmenden Einfluss religiöser Fundamentalisten und deren Auseinandersetzungen mit den moderaten Kräften. Auch dies wirkt sich auf die Wahlen aus. Die Grenzen zwischen Gesetzen und Interpretationen der Scharia werden zunehmend verschwommen.

Ich bitte den EAD dringend, sich gegen diese menschenrechtsverletzenden Strafen einzusetzen.